Ja. Kje? Pri Palomi? Ja. Niste gledal di včeraj nič? Ja, seveda, ne, če niste ... Ja. Ja. Onadva sta imela sestanek. Pa od Ljubota toto, kaj vsako leto naredijo v začetku leta oziroma tam, ko imajo ... Bilanco. Ampak bosta delala sama, ker je on hotel, da sama delata, da bosta pogruntala kake napake, ko so bile zdaj tam zaradi onega, ko se je prišel jokat, da da so mu neke čez poslali, v resnici pa mu niso toliko nakazali. No, in da bosta sama delala, ampak nečaku pač bratrancu temu je pa on rekel, da bosta sama, v je pa pol, da bi pač to svojo ljubosumno ženo, da ne bi ga gnjavila, je rekel, da bojo delali vsi, da bojo drugi tudi prišli. Ampak tota sestra njegova pa je bila pri njej, to se pravi, če ne tam ni, pol ne delajo vsi. In je, kaj je toti ženi že ime? Berenica gnjavila in gnjavila, raven tega pa jo je še podpihovala ona od bratranca žena, tista tako, ko jo je ne, ko ne more otrok zdaj več imeti. Tako da je šla pol gledat, tam sestro njegovo tako dolgo nagovarjala, da gresta gledat, kaj delata, in če je sploh tam, dela, in gnjavila, ampak med tistim časom sta ona bila vse že fertik, naredila, pogruntala tudi tiste napake, in na koncu ona je rekla prej, da je že lačna, da bi vmes pač nekaj šla na malico, pa je rekel, da bojo večerjo prinesli in pol so jima večerjo prinesli. Kaj sta jedla, to ni pokazala, ampak v tistem, ko je ona pol rekla, da gre, je klicala k temu domov, ko je bil ko so ga okoli prinesli pri tisti ... Ja. In so ji, je žena se oglasila pa rekla, da ga je pred tremi urami kap. Tega gospoda. In seveda, ona v jok, on pa jo je tako, kaj ji je, kaj je, pa je te povedala mu in jo je tolažil in jo je objel, ona se je k njemu naslonila, pa jo je te objel, pač jo je tisto tolažil, ko je ona jokala. V tistem pa je prišla Berenica pa ona sestra njegova, je bil kraval. In pol so se vsi zbrali tam pri pri njih, pri toti, ko ji je te mož umrl, ampak ni hotela z nobenim kontaktirati, kar ve, da je oni bratranec, kako je tistemu ime, kriv za to. In ampak ... Se ne spomnite? Tisti bratranec, ko je ... Ja. Je pa tudi mami tudi bratranec povedal, da se bo ločil. In ja. Pa kak vzrok bo dal je rekla mama. Ja ... Ja, ne sme je to povedati, ker te bo prevelik kraval. Ampak bo že nekaj, tisto je ta zadnje, prej mora povedati družbi pač tem svojim sorodnikom. In te ga je vprašala, če že ima katero nagledano, pa je povedal, ono neko Marico, ali kako. Ja. Ja, ja, ja. Ja. In v glavnem tu ... Žena je Barbara, ja. Žena je Barbara in Barbaro bo te zdaj pustil. In on ni hotel niti tja iti, toti gospe sožalje reči, zaradi tega, ker je vedela, da jo bo napadel in pol so vsi ga, da ga bo napadla, ker je pač kao on kriv. Ja. In pol je prišel in je seveda ga nagnala, naj se pobere, da nima kaj za iskati tam pri njih, zato ker je on vsega tega kriv. In zdaj pa so že začeli, ona Berenica seveda, da, da to ni tako nedolžno, da sta sama delala, da jo morajo odpustiti, toto ... Eleno, ja. Olivares, ja, da mora iti. In ne vem, če je ne bojo zdaj odpustili. Samo, verjetno Diego ne bo pustil, ja. Ja. Tako da to je pol bil te konec, tako da. Dve uri, vmes so poročila še, da, da ni te celi dve uri. Ja, seveda pa tako daleč pa, ali če gor gledate, te greste prepozno, če pa ... Domov priti pa cajt, ne. Da ne gre skupaj. Ja. Spet? če je tako dobro, ka te naj. Ja, seveda, saj pa je dober pa zdrav, ja. Tako mora greti, ja, seveda. Pa ja, pa saj, pol poje. Pa ne bi, ne rabi biti koroški pol? Ja, ja. Pa mlečniku peljati, ja, ka pa te. Zadnji ... Zadnji denar menda, ja. Zadnji denar je toti kruh. Ja, ko je dober. zna povedati. Kaj ono pa ne gledate vi, Najini mostovi? Pa ste gledali sinoči? Ja. Zdaj bomo te videli, kaj bo ... Ja, ona Monika je tam zunaj cela taka otopela, v v Švici ali kje pač, taka uboga. Ke bi neke tablete ji naj oni nosil. Ja, saj ven špuknila, ja. Saj hvala bogu. Ja, malo se pa naredi zdaj, ko da je ... Ja, ja. Ker drugače bi ona pogruntala. Ja. Ja. je pa Martinka gleda, ker je si nekaj nastavila toti Voyo ali kaj pač malo naprej in sem rekla, naj mi pove. Ja, pač zdaj dva meseca ali koliko, pol pa tako mora ali plačati za dalje ali pač prekine. Ampak to mene najbolj zdaj jezi, pa, pa ne vem, kako bo, tota, ko je bila, ko je si snemala pogovor z ono barabo. Torbico vzel in našel mobitel in ga vrgel na tla in zlomil. Ja. Ni, včeraj, danes bo. Ka Martinka toliko naprej vidi, ja saj več mi ni hotela povedati, ampak toliko. Ja. On ji je zdaj vzel to, to je, bo najhujša sranje. Ne, ni. Ja, pa ko je videl, ko ga je not dala pa je rekla, da je na tiho naredila. To ne bi smela ... Pogruntal, ja. ja. Oni pa ven nosi zalogo enemu, da, da je odpeljal, pa je ona videla. Jaz tudi, ker je še tri tavžent manjka. Jaz mislim, da bo ona dala toti Julčki denar, ja. Ja, ampak to bo zdaj ona imela verjetno za toti avto. Ker ga oni ne sme, ne more kupiti, ker oče ne pusti, ja. Ti ga kupi, pa ga, izgleda, te zdaj bo. Ja, bog ve kaj imata onadva za ene šiš misliš, tota, ko je prišel te z avtom po robo, ko sta ven nesla, tistemu je moral še menda nekaj zraven dati, ali kako. Tam not ni bilo toliko. Ja, ja. Ja, sigurno, ja. Sigurno. Ampak je ona videla. Ja. Oni Kristjan pa je tudi prišel, te pa ga tam stresel malo, da, da, pa da se ne pobere. Zdaj bo pa te tako ona skakala tudi, kaj že je tota, ko ima bife? Ja. Ne vem. Tota imena nam grejo, ja. Ja. Kaj je bilo, ja. Ja. Saj skozi nekaj, ja. Pozabimo. Da je fajn pa napeto, da smo skozi gledali, ja. Ja. Tako. Nič, zdaj bom še popoldan šla. Zdaj sem probala eno kostanjevo pecivo narediti. Takrat sem spraševala pa recepte skupaj vlekla pa sem sama nekaj s Facebooka pač ko dol s totega potegnila. Pol me je za neke kreme Martinka včeraj prinesla, pa nisem nič tistega porabila njenega, kar ... Ne, imam vse napisano. Ja, zdaj pa je moj. Tam piše, koliko kostanjev pa moke. Ja. ke jih je treba oni, ja. Ja, ne, tam bi bila menda preveč čorbasto, ne vem, ker tudi pravi, da ... jaz pač govorim tako, ko ... jaz sem jih zamlela na strojček za kaj, za orehe. Ja. Jaz sem se bala, da bo preveč mazavo, ker niso suhi, ker orehi so suhi, ampak so se tako lepo zmleli. Bolj ... Več kot pol kile. Ne gre pa jih ... Še bolj glasno? Zdaj ko imam aparat pa zato ... Ja. Ker težko je narediti, jih v toto kremo oziroma spasirati. Spasirati ne gre. In pol sem jih zamlela in sem imela lepo kašo. In to kašo sem lahko pol uporabila. In je bilo menda tristo sedemdeset, ne, tristo sedemdeset gramov moke. Ja. Ne. Za ... Tisto je za pasiranje menda. Ja, mogoče bi, ampak jaz sem zdaj pogruntala, da gre na mlinček in lepo je šlo, hitro, vse zmlela. Ja, ko pa, ja, tako. In pol te tisto pa moko pa jajčko pa sladkor pa to, ka pač tako, sicer za biskvit je to, samo da tu dodaš oni tote kostanje vmes. Iz tistega testo, pa mleko pa olje, testo pa dati peči, med tistim časom se pa pripravi krema. In krema je tudi v dvesto petdeset mililitrov mleka, jaz sem pol že pozabila, sem Martinki napisala, koliko mleka je dvesto petdeset mililitrov, je tu dva pa pol deci, je že dolgo, ka sem jaz v šolo hodila, pa sem, ... te pa mi je pol nazaj napisala, ja, da je to tako. No, in tisto pol, pa kaj sem še tam zraven, maslo pa vse pa celo deset dek čokolade za kuhanje pa tisto mleko pa tisto se na sopari oziroma v vreli vodi stopi. In ko se tisto stopi, se vsiplje zraven petdeset gramov ni lešnikov, kaj so že, mandljev, mandlji morajo biti pa te orehe. kostanje, toti, kaša kostanjeva. Pa to lepo zmešati, tako da je se pač lepa taka tekoča masa, bi rekla, in se na vroč biskvit tisto vlije. Na vroči biskvit. In potem za tri ure postaviti v hladilnik. Jaz sem dala najprej ven, ker je zunaj toliko hladno, sem rekla, tako vrelo zdaj ne bom v hladilnik, bo mi hladilnik ... Ja. Ne bi, no, ampak jaz sem ven postavila. Ja. In pol, ko sem videla, da se tam že strjuje malo tota masa, potem pa sem jo dala v hladilnik. In zdaj bom videla, kako bo. Malo sem prej tako ... Ja. Ne. Ker nisem imela še receptov dol vzetih, pa se mi ni ljubilo matrati pa nič. Kostanjev fertik. Kostanjevo pecivo. Ja. In to mislim pol Petru odnesti, ker Peter si vsako leto si on želi pač vedno toti kostanjevo pecivo, pecivo, pecivo. To je enkrat jedel in vedno in je zadnjič bil tu, pa mi je nekako pravil, kako je gledal, ali kaj, da je eden naredil, je rekel: "To mora biti dobro." Ja. Pa jaz nisem te nič rekla, pol sem pa ja, pa ne, veš, da jaz tebi enkrat ne bi tega naredila, če bi ti rad imel. In sem zdaj naredila in je včeraj bil na operaciji in bom mu danes nesla. Saj sem vam pravila enkrat, ko je on ima, tu zadaj je imel eno bulo, tako ... Ja, maščobna. Ampak je ... Ja, na glavi tu. In ga je tista kapa, bilokako kapo on ... Kapa ga stalno ribala pa pa matrala. tudi možno. V glavnem je enkrat že Nejc totega svojega bratranca pač doktor Vrabiča, da je šel, pa so mu en malo spunktirali in poslali in je vse v redu. Zdaj pa se mu je zdelo, da je večje. Pa motilo ga je, pa včasih ga je kdo vprašal: "Kaj imaš?" In se je pol še enkrat k njemu posvetovati, Vrabiču. Pa je rekel: "Ja, bom operiral." pa je bil naročen in je zdaj bil včeraj naročen. Ja, so. Ene dve leti nazaj. Ja, pa tam neke ... ja pa, poslali. Ne, je rekel, da ni hudo. Saj zdaj tudi ni bilo. Ja. Ja. Ja, malo toliko pač tisti pik. No, in včeraj pa je te šel, pol pa sem mu jaz napisala ob ene pol desetih, kdaj te imaš uro. Potem pa je me pol klical: "Sem že doma." Sem rekla: "Kako si te domov prišel?" Ja, je rekel, da je se samo domov peljal, da se mu je tako rekel, da bo to lahko takoj šel in da zdaj ga še ne boli, bo pa ga verjetno pozneje začelo boleti, te pa naj kako tableto vzame. Ja, tako da. Pa kako zdaj to mora tu notri, jaz govoriti v njega. Ja. In no, te pa se nisem mu obljubila pa sem rekla: "Nič, zdaj pa mu tam odnesem pa naj on pol tisto poje." Ja, ja. Domov, je pa rekel, čez en teden, zdaj naj ima to pokrito ene tri dni, pol pa naj gre k svoji zdravnici, da bomo ... ja, pa šive pobrali. Ja, ja, seveda ima šive. Ne ve, koliko, ampak ima. Je rekel pol pa, on pa je zdaj vseeno spet poslal to na histološki, tako da ko dobi izvid, bo pa tako mu povedal, če mora kaj priti, ali kaj pač je. Je pa rekel, da mu je lepo šlo izluščiti. Ja, ja. Tišči. Ja. seveda pa zakaj pa ne gre? Ni treba več? Seveda bi moral te ... Ja. Ja. Motilo, matralo. Ja. Seveda. Saj toti je tudi rekel, da se je lepo dalo izluščiti, da je vse pač dobil. Ja, ker je toliko notri, ja, ja. In da mu je to lepo te odstranil pa zašil. Ja. No, saj, tako nekje. Pa od česa to? Teči. Ja, pa to bi te ja moral nekaj, neke, z nekimi antibiotiki ali kaj odstraniti. Ja, ja. Na vsak način. Mu pa ne. Se mu ne ljubi pol, ja. Toti pa te zdaj mora tako tri dni doma biti, seveda, saj ne more zdaj tako ne zunaj, tudi ni, včeraj sem rekla: "Pusti, da ne boš ..." Ja, da bi ki kaj delal, da da kako mazon, ali kaj. Ja, ja, ja. Seveda ne, on je tam tudi si nekaj šnopec gor ulil pa dol zavezal pa dalje delal. Šnops. Ja pa ... Pa veste, ... Ja. Zakaj tudi ne, zato ker toti alkohol ali pa šnops, pač kaj, tiste žilice zakrkne. Tkivo, tam keo je vrezano, zakrkne. In se potem težje sprime, da bi celilo. Zato se ne sme nekaj ostrega gor dati. Ampak ... Ja. Ne vem, zakaj je zdaj to prišlo. Zato, ker pač je tam, ja, not zapralo tisto umazanijo. Ja. Ja. Tako. To, ja. Seveda in je to se pokazalo malo. Segedinarja. Že včeraj sem ga naredila, pa sem ga imela včeraj pa danes. Jutri moram pa nekaj kuhati, ja. Ja, če je pa to tako najbolj fajn, da narediš, pa imaš pol dva dni mir ali pa še več. Ja. Ja, super. Na ... Rezance. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Točno. Vse se za poliže, ja. Pol pa jutri. Ja, balkon, ja, saj vse na balkon nesem. Ja. Ja. Pojedel. Ja, seveda. Pa bi te, da bi jih jaz tudi. Pa kislo mleko. Navadno mleko. Te tako, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Zdaj ne gre nič, ja. Jah, seveda, ne. Ja, ja. In to so vaši? Vaši nohti? Ja. Po pa gel raste z vašim nohtom, ja, seveda, mislim, gre dalje gor. Ja, ja, ja, ja. Spet tvoji, ja. Ja. Zato so tanjši ... Ja, ja, ja. Pol pa pusti, da rastejo, tako da tisto tanko zraste. Po pa je spet pravi noht. Ja pa ja. Kaj te, če je zdaj vse drugo, narobe pa pa ne gre. Ja. Imam. Imam, toto. Hitro, hitro mora biti, ja. toti koruzni? Koruzni. Ja, seveda. Ja pa ja, saj trgovine bodo odprte, da se lahko bo kupilo tisto za sproti. Nekaj pa tako imamo, ja pa. ja, saj to pa bi rekla, ja, seveda. Ja. Kaj Jernejo imate doma zdaj? Dolge mi . Ja, seveda. No, vidiš. Morate. S čim? Ni ... Ja, pa ker ni cvet. Cveta zraven, je cvet? trava. A je cvet? Ja, ja, od tistega pa ne gre tako. Ja. Pa pol pižamo oblečete čez? seveda kapne, ja pa ka te. Jaz ne bi prenesla olja tistega, to to meni premočen vonj pol dela oziroma smrdi. Nima vonja. Potem pa tako fajn, da ne smrdite. No fajn, tako da. Se zdravimo ja, sami malo. Kaj še bi lahko druga, ja. Ja, to te ni dovolj, ja, da bi samo to. Seveda, mladina. Da oni pa morajo to jesti. Ja. Gibanje, ja. Ja, tako sva te midve se malo počenčale zdaj. Ja, žejne. Seveda, če govoriš imaš tako suha usta, saj oni tam, ko kake pridige kje držijo tudi, ja. Me tudi vodo vedno poleg. Še tam, če je kaka proslava pa ima govor kateri od teh, ima vedno vodo poleg. Da malo spijejo. Ja, saj, suha usta. Ja. Ja. Ja, zdaj bom Petra bom pol poklicala, če je doma, ker menda Marija dela. Ne vem pač, če dela, zdaj verjetno tudi ne, ja, naj bi, sreda je. Če pa ne, pa bom, tako ali tako ne bom šla tam k njemu, jaz bom samo rekla: "Pridi k ograji, ti dam pa srečo, probaj, če je to to, kar bi ti rad jedel, če pa ni, pa pač te ni." Proti ustom. Ja, Pa veste, da nisem zdaj? Od danes naprej? ste kaj pisali? Nič? Pa saj bi ti rekel pač, ka te lahko, poznam samo tebe, drugih pa ne. Je koliko toliko?